Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, notre mandat se termine et sur cette question centrale pour toute l'institution, celle de ses ressources budgétaires, nous garderons un goût amer, celui de l'échec. Cet échec se constate sur un chiffre, celui d'un cadre financier pluriannuel très inférieur à celui de la période précédente. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne que l'on assiste à un tel recul du budget européen. Ce recul n'est pas que financier, il est politique. Le Parlement européen a t il sa part de responsabilité dans cet échec?

Les deux grandes formations droite et gauche, qui dominent les majorités, ont fait semblant de protester.

Le sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Bruxelles en février2013 n'a tenu aucun compte, pas même à la marge, des volontés exprimées par le Parlement. L'exemple le plus criant est justement celui des ressources propres, dont nous débattons aujourd'hui. Le Parlement européen pouvait dire non. Ce pouvoir, il le tient du traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009. Son devoir était de le mettre en application. En refusant de voter le cadre financier pluriannuel tel qu'il nous était proposé, en disant non, nous aurions relancé avec force le débat européen et nous aurions relancé cette question au cœur de la campagne électorale à venir.